Paní předsedající, obávám se, že velmi mnoho nadšenců pro integrovanou EU bez národů a hranic hrozí touhou pomstít se za brexit. Pan Verhofstadt řekl jasně, že Spojenému království neměla být v ničem přiznána autonomie. Jenže dnes je Spojené království členem Evropského sdružení volného obchodu, takže na základě Smlouvy mu nemůže EU klást omezení v obchodu s průmyslovými výrobky. Fakticky tedy zbývá jako nástroj kamionová doprava, finanční služby a zemědělství. Jenže v době internetového bankovnictví nelze účinně překážet britským bankám. Pokusy o překážky v zemědělském trhu mohou dopadnout mnohem hůře na EU podobně jako odvetné sankce Ruské federace.